Az energiaitalok rendszeres fogyasztása a gyermekek és a serdülők körében fejfájások, alvászavar és viselkedési problémák kialakulásához vezet. Úgy gondolom kedves Képviselőtársaim, hogy ez a jelentés többről szól, mint amiről látszólag szól. Ez egyfajta látlelet az Európai Unió jelenlegi állapotáról, nemcsak egészségügyi állapotáról, hanem lelki és erkölcsi állapotáról is, hogy Európa eljutott odáig, hogy a profitszerzés érdekében semmitől vissza nem riadó nagytőkések mérgekkel itatják a gyerekeinket, ők pedig valamiért olyan állapotban vannak, hogy rászorulnak ezekre a mérgekre. Nagyon alaposan el kellene gondolkodni itt is a gyökérokokról, az alapul fekvő okokról és összefüggésekről, és egyszer végre erről is kellene már valami nagyobb jelentést írni.